frú forseti ræða hæstvirts utanríkisráðherra er um margt athyglisverð það má segja að það séu slegnir þar sumpart nýir tónar sem hafa ekki verið hefðbundið í ræðum forvera hennar

og viðleitni til þess að tryggja frið og öryggi í heiminum ég deili algerlega þeirri skoðun með hæstvirtum utanríkisráðherra að vænlegasta leiðin til að ná árangri í þeim efnum er að hverfa frá þeim karllæga heimi hernaðarhyggju og vígbúnaðar sem mannkynið hefur því miður verið fangi í raun og veru slíkrar hugmyndafræði og horfa til borgaralegra fyrirbyggjandi aðgerða sem vænlegustu leiðarinnar til þess að ná fram friði og stöðugleika í heiminum það er búið að reyna hitt lengi mannkynið er búið að vera fast í viðjum hernaðarhugsunar og vígbúnaðar og valdbeitingar árþúsundum saman og gengur nú satt best að segja ekki mjög vel eins og nærtækast er bara að sjá með því að litast um í heiminum og velta því fyrir sér hvernig í ósköpunum skuli standa á því að á öld upplýsingar og tækni

skuli heilir lands og heimshlutar loga í ófriðarbáli hinn mjúki svipur sem má segja að hæstvirtur utanríkisráðherra sé með vissum hætti að reyna að setja á málaflokkinn og á sína ræðu helgast hins vegar dálítið af því að hann næst fram með því að sleppa því að tala um ýmislegt sem er ekki jafnskemmtilegt og gefur ekki jafnmjúka mynd af hlutunum þannig er það auðvitað athyglisvert að hæstvirtur utanríkisráðherra skuli ekki koma inn á málefni íraks eða ástandið í afganistan eða deilur ísraels og palestínu svo nokkur séu nefnd það er óhjákvæmilegt að nefna aðeins íraksmálið það er ekki hægt annað en að halda íslenskum stjórnvöldum eða ríkisstjórninni og meiri hluta hennar hér á alþingi við efnið hvað það snertir og það mál er óuppgert

bara geta þagað það mál í hel og inn í gleymskuna þau hrikalegu mistök sem gerð voru með því að lýsa yfir stuðningi við innrás ólögmæta innrás bandaríkjamanna og breta í írak verður að gera upp og þegar menn ætla að reyna að sleppa frá málinu með því að segja að það hafi verið rétt að málum staðið í ljósi þeirra upplýsinga sem þá lágu fyrir ja hvar eru þá þær upplýsingar hvernig stendur á því að forverar núv hæstvirts utanríkisráðherra og núv hæstvirtur forsætisráðherra þeir halldór ásgrímsson og davíð oddsson fara ævinlega undan í flæmingi þegar þeir eru þá beðnir að leggja á borðið þau gögn sem þeir segjast hafa séð og hafi byggt sína afstöðu á hvar eru þau voru þau kannski eitthvað rýr í roðinu var það kannski aldrei nema eitt símtal frá ónefndum manni sem þurfti til þess að kippa íslandi upp á vagninn það dugar ekki minna en afsökunarbeiðni og stefnubreyting þó seint sé væri það til bóta að fyrir hönd íslands yrði nú sagt það hefur komið í ljós að þarna áttu sér stað mistök við biðjum heimsbyggðina velvirðingar á því að hafa tekið þá afstöðu sem við tókum hún var röng því að þarna átti sér stað gróft brot á alþjóðalögum það er um það sem þetta snýst það var farið í þetta stríð á upplognum forsendum þær voru diktaðar upp þeir menn sem hafa beðist á því afsökunar eins og colin powell fyrrverandi utanríkisráðherra bandaríkjanna þeir eru menn að meiri hann hefur beðist á því afsökunar að hafa lagt röng gögn fyrir sameinuðu þjóðirnar og sagt að það muni verða blettur á ferli sínum sem þar gerðist hvar eru sambærilegar afsökunarbeiðni hér ætlar ísland þá að þrjóskast við jafnvel eftir að bandaríkjamenn sjálfir eru farnir að endurskoða viðhorf sín til þessara mála afganistan hvernig er ástandið þar ég tel að menn ættu ekki heldur að gleyma því sem gerðist í afganistan er mikill árangur af innrásinni þangað er það að skila mönnum miklu er ekki nato að sökkva þar í næstum því hliðstætt fúafen og ástandið fer versnandi dag frá degi það er verið að biðja um aukinn mannafla þangað inn til þess að taka til eftir bandaríkjamenn svo vil ég nefna ástandið í deilum ísraela og palestínumanna framferði ísraelskra stjórnvalda fer síversnandi það er ekki hægt að horfa fram hjá því að á síðustu mánuðum hafa ísraelar gert sig sekari um jafnvel enn alvarlegri brot á alþjóðalögum en áður hefur verið og þá ég sérstaklega við innrásina í líbanon og vopnanotkun þar og það hvernig borgaraleg skotmörk og borgaralegir innviðir samfélagsins voru sprengdir í tætlur og síðan dregur ísraelski herinn sig til baka og skilur átti að mati alþjóðlegra eftirlitsaðila á svæðinu allt að hundrað þúsund ósprungnar klasasprengjur hvað eru klasasprengjur það eru einhver ógeðslegustu vopn sem þróuð hafa verið í sögu slíkra og er þá mikið sagt því að þær eru sérhæfðar til þess að drepa fólk skaða fólk en valda ekki tjóni á mannvirkjum ég hef lyft þeirri umræðu hér hvort ekki sé að koma sá tími að menn verði að fara að taka samband sitt við þetta ríki ísrael til endurskoðunar ég spyr mig að því hvers vegna skyldu menn ekki ræða pólitískar og viðskiptalegar aðgerðir gagnvart ísrael þegar gripið hefur verið til slíkra hluta gagnvart öðrum ríkjum iðulega fyrir að því er virðist miklu léttvægari sakir en ísraelar bera ábyrgð á hvernig var það til dæmis með líbía var ekki líbía látin sæta alþjóðlegum viðskiptalegum refsiaðgerðum um langt árabil af þeim sökum einum að líbíumenn neituðu að framselja tvo meinta hryðjuverkamenn vissulega alvarlegt en það var nú ekki stærra mál þó en það sem alþjóðasamfélaginu dugði til þess að réttlæta að halda heilli þjóð í viðskiptalegum refsiaðgerðum um langt árabil hvað með suður afríku það er flestra manna mál að pólitísk einangrun og viðskiptalegar refsiaðgerðir hafi átt sinn þátt í því að fella ríkisstjórn kynþáttaaðskilnaðarstefnunnar í suður afríku sem vissulega bar ábyrgð á skelfilegum hlutun en er ekki kominn tími til að ræða það hvort það verði ekki að fara að taka forustu fyrir því einhvers staðar á alþjóðavettvangi að skoða slíkar aðgerðir gagnvart ísrael eða er það þá þannig að það megi bara beita slíkum aðgerðum ef viðkomandi ríki er ekki vinur bandaríkjamanna og nýtur ekki skjóls eða stuðnings af þeim er þá það þegar allt kemur til alls sem gerir það að verkum að menn ræða varla einu sinni í vestrænum stjórnmálum hugmyndir um slíkar aðgerðir gegn ísrael ég held að niðurstaðan af þessu og það er mín skoðun frú forseti að aðferðafræðin sem menn hafa almennt verið að beita í þessum efnum er röng hún er röng það verður að færa áhersluna yfir á borgaralegar og fyrirbyggjandi aðgerðir ef það á að ná árangri í deilum þjóða trúarhópa menningarheima og það verður að jafna og bæta lífskjör í heiminum og það verður að gefa því fólki á þeim svæðum þar sem ástandið er verst einhverja von um betri framtíð og eitthvað annað en að grípa til vopna og ofbeldis norðurlöndin geta haft miklu hlutverki að gegna sem boðberar þessarar hugmyndafræði hún er í raun sprottin héðan frá norðurlöndunum því að það var á norrænum vettvangi sem menn fóru fyrst fyrir alvöru fyrir um tíu til fimmtán árum síðan að ræða hugmyndafræði borgaralegra og fyrirbyggjandi friðaraðgerða það sem stundum er kallað á sænskri tungu civil og förebyggande åtgärder ég vil aðeins nefna hér það sem snýr að breytingum á okkar högum samfara gleðilegri brottför bandaríkjahers af íslandi og nefna þar aðeins tvennt það er í fyrsta lagi það sem snýr að aðgerðum okkar íslendinga í framhaldinu og þá sakna ég þess að eitthvað sé talað um mengunarþáttinn og þá hreinsun sem ráðast þarf í og íslendingar hafa nú með samningnum sem vissulega má gagnrýna

minni til ráðherra um það hvorki ríkisstjórnin ætli að biðjast afsökunar á stuðningi við íraksstríðið vel að merkja sem er formleg spurning af minni hálfu ég spyr í öðru alls verða fjárveitingar á fjárlögum næsta árs til þess að hefja hreinsunarstarfið eða á það bara að dankast eins og sumir hafa áhyggjur af þær aðgerðir sem við svo þurfum að grípa til í öðru lagi íslendingar eru borgaralegs eðlis og þær hafa ekkert með einhverja hernaðar eða vígbúnaðarhugsun að gera enda hefur engum tekist að benda á neina sérstaka ógn sem réttlæti það að við förum að standa í slíkum æfingum íslendingar þegar menn svo draga upp hryðjuverkin og segja að þau hafi komið í staðinn og nú verði menn að vígbúast til að mæta þeim ja þá spyr ég nú á fari halda menn að það sé aðferðin halda menn að hefðbundin hernaðaruppbygging og hefðbundinn vígbúnaður sé lausn í sambandi við glímu við hryðjuverk ætli það nú ætli það sé nú ekki kannski einmitt það sem eru einhver sterkustu rök sem hægt er að færa fram færa breyttri aðferðafræði í sambandi við öryggis og friðarmál í heiminum það er tilkoma skipulegrar hryðjuverkastarfsemi vegna þess að hún er sprottin úr þeim jarðvegi sem er undirrót alls ills í heiminum það er skortur á lýðræði það er skortur á lífsbjörg og það er það ástand sem heilar þjóðir og heilir heimshlutar búa við að það er engin von um betri framtíð það er ekki boðið upp á neina von eða hvaða von halda menn að þriðja kynslóð

palestínumanna til dæmis eigi þar sem þriðja kynslóðin er að alast upp við þann veruleika að vera lokuð inni í flóttamannabúðum og lifa á matarsendingum og fjárframlögum hjálparstofnana þar sem er hundrað prósent atvinnuleysi og engin von um betri framtíð fyrr en þá að örlar á einhverri lausn deilumála ísraels og palestínu það er minnst á það hér í ræðunni að sextíu ár eru að verða liðin frá því að ísland gerðist aðili að sameinuðu þjóðunum og réttilega líka að ísland var lengi minnsta sjálfstæða ríkið innan þeirra samtaka

minnist þessarar stöðu sinnar og taki hlutverk sitt sem ein af forustuþjóðum smáríkja í heiminum alvarlega þar gæti ísland virkilega skipt máli ég hef lyft þeirri hugmynd meira að segja í bók að að ísland bjóðist til þess að hýsa smáríkjastofnun sameinuðu þjóðanna og stuðli að því að hún verði til með rausnarlegu framlagi sem gistiland þeirrar starfsemi það væri glæsilegt framlag af hálfu íslands að hér yrði byggð upp alþjóðastofnun sem gætti sérstaklega hagsmuna og réttinda smáríkja og minni mál og menningarsvæða þá gæti orðið sómi að okkar framgöngu sem og sómi að því að við tækjum sæti í öryggisráði sameinuðu þjóðanna en ég minni aftur á í sambandi við það mál að það sem mestu máli skiptir þar er ekki að lokum hvað það kostar eða með hvaða aðferðum við kunnum að komast þangað inn það sem mestu máli skiptir er að það verði fullur sómi að þátttöku okkar í starfinu ef við förum þangað inn að sú afstaða sem ísland tekur verði okkur til sóma að við verðum boðberar þeirrar jákvæðu stefnu í utanríkis og alþjóðamálum sem sómi verður að til dæmis með því að vera alls staðar og ætíð boðberi lýðræðislegrar friðsamlegrar alþjóðasamvinnu hvað er það sem smáríkin eiga allt undir í heiminum það er að aðferðafræði valdbeitingarinnar hnefaréttarins linni vegna þess að smáríkin munu aldrei gæta hagsmuna sinna eða verja sig í heiminum hvorki með vopnavaldi né efnahagsvaldi það eru smáríkin sem eiga allt undir því að alþjóðasambandið sé lýðræðislegt og réttlátt og það fari að alþjóðalögum en það eru stórríkin sem hafa tilhneigingu til þess að túlka þjóðarréttinn eins og þeim sýnist og virða hann stundum og stundum ekki ég vil svo spyrja að lokum varðandi þá nefnd sem hæstvirtur forsætisráðherra hefur rætt um að eigi að koma til sögunnar og móta stefnu á sviði utanríkis og öryggismála stendur til að hún verði skipuð á næstunni nefnd með fulltrúum allra flokka sem sannarlega er fagnaðarefni að slíkt verði endurvakið að síðustu ætla ég að fagna gerð fríverslunarsamnings íslendinga og færeyinga og fagna því sérstaklega að nú verður stofnað embætti aðalræðismanns íslands í færeyjum með diplómatíska stöðu þá rifjast það upp fyrir mér að einhvern tíma hef ég nú sagt að eina sendiherraembættið sem ég kynni að hafa áhuga á að gegna hef ekki verið áhugasamur um starf á þeim vettvangi í sjálfu sér sérstaklega en einhvern tíma sagði ég það að eina sendiherraembættið sem ég gæti í raun og veru hugsað mér að sækja um væri að fá að verða fyrsti sendiherra íslands í sjálfstæðum færeyjum vonandi styttist nú í það að færeyjar nái fullu sjálfstæði og að embætti aðalræðismanns íslendinga breytist þá í sendiherraembætti og þá kynni svo að fara að ég félli þá á eigin bragði og yrði að standa við orð mín og sækja um stöðuna